Son muchas las expectativas y muchos los retos que tiene este periodo y, desde luego, no podemos defraudar las expectativas creadas. Que la ciudadanía vea que nuestras renovadas instituciones son un instrumento capaz de aportar soluciones a los problemas reales.

Que, para el Partido Popular de España, ésta es una cuestión de Estado y que vamos a estar detrás de su Señoría en todo aquello que vemos que son intereses comunes de Europa y que para España resulta importante. Es un programa ambicioso y es un programa que ojalá se llene de contenidos. Quisiera que en ese álbum de la Presidencia española la gente pueda ver puesto que seguro que será colorido y variado en cada evento un hito sobre problemas reales que les afecten.

Usted ha tenido la honestidad de reconocer que el 20 del paro existe en España, pero eso no le incapacita.

Pero sí quiero decirle que España tiene por delante muchos retos, que tengo la seguridad de las capacidades de España como nación y que quiero creer, y estoy seguro, de que usted estará a la altura de nuestro país. No podemos defraudar en esta hora de Europa estas expectativas. Por otro lado, el mundo globalizado y se ha referido a ello con inteligencia hace que emerjan nuevos centros de poder y es necesario que la Unión Europea desempeñe un papel más activo y coherente en defensa de sus valores e intereses.

Finalmente, señor Presidente, los españoles no aceptamos que nadie nos niegue la capacidad de hacer propuestas. Tenemos esa legitimidad. Tenemos que tener también la humildad de aceptar aquellos consejos que Don Quijote le daba a Sancho cuando le recomendaba humildad en la ensoñación del gobierno de la ínsula Barataria.